Ausreichende Ernährung ist ein Menschenrecht, und Hunger ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich denke auch, so dass die Menschheit über ausreichende technische und naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügt, dass niemand in der Welt an Hunger leiden müsste. Natürlich braucht man zur Bekämpfung des Welthungers auch Geld. Aber es geht nicht um das Geld allein, vorher müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein erstens Aufbau einer stabilen demokratischen Struktur in den Entwicklungsländern, zweitens Bekämpfung der Korruption, drittens Etablierung einer angepassten Landwirtschaft in den Entwicklungsländern, und dann erst kommen Investitionen in die Landwirtschaft.